Hoe kunnen we dat zijn? Als onderzoeker, als wetenschapper, als beleidsmaker, als werknemer op de werkvloer, als consument, als burger.

Wij hopen met innovatie al deze zaken met elkaar te kunnen verenigen, de economie een flinke duw te geven en ondertussen in de richting te gaan van die duurzame samenleving.

Meer focus en minder fragmentatie. Weg met die hokjesgeest in innovatie en in het beleid. Wat willen wij bereiken? Innovatie is niet alleen een kwestie van één hokje, van één ministerie, van één programma, innovatie moet iets zijn wat dwars door het hele beleid heen loopt. Dat moet dus ook de mind set zijn van de politiek.

Dat is de opdracht voor ons als politici.

Misschien is hier de oplossing niet extra, misschien is de oplossing hier juist minder of in de plaats van. Dus minder controlezucht bij de financieringsaanvragen en wat heel belangrijk is laten we service bieden aan degenen die naar ons toekomen voor financiering, voor stimulering, een one stop shop één loket voor aanvragers, voor starters, voor MKB'ers, eventueel ook voor regio's en onderzoeksinstellingen.

Tot nog toe werd innovatie vooral gezien als een high tech product. Dat is het niet, het kan ook om sociale innovatie gaan. Europa kampt al jaren met een uitstroom van innovatievluchtelingen, creatievelingen die liever naar de Verenigde Staten gaan, omdat ze denken dat het daar gemakkelijker gaat en, eerlijk gezegd, is dat soms ook zo. Stugge persoonlijke aansprakelijkheidsregels, ontbreken van financiële steun en hoge drempels om op de Europese markt te komen zijn allemaal barrières die ervoor zorgen dat innovatie tot op heden geen groot succes is geweest in Europa. De EU moet het lef hebben om moed, ondernemerschap, nieuwsgierigheid en creativiteit te belonen en niet te bestraffen.